Teraz stajemy przed pytaniem, jakiej chcemy Rosji. Jeżeli chcemy Rosji, która tak się obchodzi ze swoimi sąsiadami, to poprzestańmy tylko na dyplomatycznych oświadczeniach, to się zbierzmy i pokrzyczmy tylko na Rosję. To na pewno rozbawi wielu strategów na Kremlu.

Ale będą nas też obserwowali nasi partnerzy w stolicach krajów Partnerstwa Wschodniego. Żeby pokazać im i ich społeczeństwom, że nas na coś stać, trzeba tutaj sprowadzić wino mołdawskie. Tak mówię do mojej poprzedniczki trzeba pokazać, że Unię stać na jakąś akcję. Trzeba znosić bariery handlowe i trzeba znosić bariery wizowe. Jeżeli to dzisiaj zrobimy jeszcze przed szczytem Partnerstwa Wschodniego, jeżeli pokażemy w jakiejś drobnej sprawie, nawet na zasadzie gestu, że nas stać na jakiś ruch, że nas stać może na podpisanie umowy dwa dni wcześniej, to przyniesie to efekt.